Es que ese es el problema realmente, porque ¿cómo vamos a combatir la inmigración ilegal cuando vienen por centenares en barcos? ¡Es que es imposible en este momento! En este momento, es el salvamento de víctimas pero mezclar lo uno con lo otro ya empieza a confundirnos. ¿Por qué no se previene y se detecta a los traficantes de personas cuando van en los barcos con equipos de investigación conjunta?

La utilizamos justamente para definir los delitos graves y debemos quitarla de ahí, porque no es posible utilizar esa definición y no es posible mezclar esa confusión en un documento en el que de lo que se trata es justamente de coordinar y hacer un mapa de situación, por una parte, para luchar contra los traficantes de personas, narcotráfico, etc., y, por otra, para ayudar al salvamento.